Señor presidente, señor Timmermans, para recuperar en Europa la confianza mutua y en el futuro de la Unión Europea, es imprescindible reforzar el Estado de Derecho, sí, pero también luchar contra la corrupción y que desaparezcan del mapa esos referendos contrarios a los valores europeos y a la convergencia en derechos europeos, como los que pretenden decir no a las cuotas de refugiados o prohibir en la Constitución los matrimonios del mismo sexo. Este Parlamento pidió hace años un mecanismo estructurado frente al actual paisaje fragmentario y errático donde florecen el nacionalpopulismo y la democracia iliberal que explotan el miedo al malestar, pero también el deterioro del imperio de la ley. Y es imprescindible que haya un mecanismo permanente de desarrollo del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y del artículo 7, para que no sea posible que una minoría de países pueda bloquear hasta hacer imposible la imposición del respeto al imperio de la ley. Tenemos la última oportunidad para establecer ese mecanismo permanente y estructurado de respeto a la regla del Derecho, ¡no la desaprovechen!